frumvarp til laga um um breytingu á lögum um greiðsluaðlögun einstaklinga sem meiri hluti velferðarnefndar flytur auk mín eru það háttvirtir þingmenn lúðvík geirsson ólafur þór gunnarsson valgerður bjarnadóttir eygló harðardóttir og guðmundur steingrímsson

númer hundrað og eitt tvö þúsund og tíu er að gera einstaklingum í verulegum greiðsluerfiðleikum kleift að endurskipuleggja fjármál sín og koma á jafnvægi milli skulda og greiðslugetu þannig að raunhæft sé að skuldari geti staðið við skuldbindingar sínar um fyrirsjáanlega framtíð að uppfylltum skilyrðum í kjölfar gagnaöflunar er heimilt að fara þess á leit við umboðsmann skuldara að hann samþykki umsókn um heimild til að leita eftir greiðsluaðlögun með samningi við kröfuhafa sá samningur getur bæði tekið til krafna sem tryggðar eru með veðrétti í eign skuldara og krafna sem engin slík trygging er fyrir eða einungis til krafna af öðrum hvorum meiðinum upphafleg lög um greiðsluaðlögun einstaklinga númer hundrað og eitt tvö þúsund og tíu eru einsdæmi og þar er verið að feta ótroðnar slóðir það var því ljóst frá upphafi að lögin þyrftu að vera í sífelldri endurskoðun og að þeim þyrfti að breyta og bæta þau eftir þörfum og reynslunni af virkni þeirra unnið er að heildarendurskoðun laganna í velferðarráðuneytinu það er umfangsmeira verk en talið var í upphafi og ljóst að það mun ekki klárast á þessu þingi því var ákveðið að leggja hér fram frumvarp sem felur í sér breytingar sem koma skuldurum til verulegra góða og skýra og einfalda ýmsa þætti laganna við vinnu nefndarinnar komu til okkar fulltrúar frá velferðarráðuneytinu umboðsmanni skuldara og fulltrúar frá helstu viðskiptabönkum og samtökum fjármálafyrirtækja það má segja að breytingarnar séu í fimm liðum í fyrsta lagi ef greiðslugeta skuldara er neikvæð væri hægt að synja honum um greiðsluaðlögun hingað til hefur ekki verið kveðið skýrt á um það hvernig á að fara með umsóknir aðila með neikvæða greiðslugetu skuldari getur þó fengið aðstoð frá umboðsmanni skuldara til að leita gjaldþrotaskipta á búi sínu umboðsmaður skuldara getur þá lagt fram nauðsynlega tryggingu fyrir skiptakostnaði tvö hundruð fimmtíu þúsund krónur en hann þarf að rökstyðja þá ákvörðun sína sérstaklega á skriflegan hátt heimildin á ekki að hafa í för með sér aukinn kostnað fyrir umboðsmann skuldara þar sem strax við fyrstu rannsókn umboðsmanns á að koma í ljós hvort greiðslugeta skuldara sé neikvæð og honum því synjað um greiðsluaðlögun þá þarf ekki að ráða umsjónarmann samkvæmt lögunum til að sjá um samningaumleitanir við kröfuhafa en umboðsmaður skuldara ber kostnað af störfum umsjónarmanna þetta ætti því ekki að hafa í för með sér aukinn rekstrarkostnað fyrir embættið í heild sinni neikvæð greiðslugeta þýðir að tekjur viðkomandi nýtast aðeins til framfærslu samkvæmt framfærsluviðmiði umboðsmanns skuldara enginn afgangur er til að borga kröfuhöfum ef miklar skuldir eru hafa kröfuhafar engan hag af því að óska eftir gjaldþrotaskiptum skuldarar í þessari stöðu sjá því ekki fram á neina lausn sinna mála en jafnvel með skuldir þeir eru jafnvel með skuldir við marga tugi kröfuhafa því getur það verið úrræði fyrir suma líklega afar fáa að geta farið í gegnum gjaldþrotaskipti en þeir eiga hins vegar aldrei fyrir skiptakostnaðinum sjálfir þess vegna er þetta ákveðið úrræði fyrir þá verst settu heimild umboðsmanns skuldara til að greiða skiptakostnaðinn á aðeins við ef ekkert af þeim atriðum sem fram koma í fyrstu málsgrein sjöttu grein laganna eiga við þau atriði eru það er ekki skilyrði fyrir greiðsluaðlögun samkvæmt gögnum til dæmis ef skuldari á eignir til að selja fyrirliggjandi gögn gefa ekki nægilega glögga mynd af fjárhag skuldara skuldari hefur stofnað til skulda eða hagað sér óheiðarlega í þeim tilgangi að fá greiðsluaðlögun og veittar hafa verið rangar eða ófullnægjandi upplýsingar af ásetningi eða gáleysi skuldari hefur áður fengið greiðsluaðlögun ef eitthvað af þessu á við ber umboðsmanni að synja um greiðsluaðlögun ef skuldari hefur neikvæða greiðslugetu og ekkert af framansögðu á við hefur umboðsmaður heimild í undantekningartilvikum til að borga skiptakostnað í öðru lagi er kærufrestur laganna lengdur úr tveimur vikum í fjórar vikur í upphaflegu frumvarpi sem varð að lögum

að því leyti að þeim gefist örugglega færi á því að kæra þær ákvarðanir sem hugsanlega þarf að kæra það er ekki skuldara í hag að tefja mál með því að fullnýta kærufrest á öllum stigum þar sem frestun greiðslna svokallað greiðsluskjól kemst ekki á fyrr en umboðsmaður hefur samþykkt umsóknina í þriðja lagi bera kröfurnar ekki dráttarvexti meðan á frestun greiðslna stendur samanber elleftu grein laganna heldur aðeins samningsvexti það má telja eðlilegt þar sem tilgangur frádráttarvaxta er að knýja á um greiðslu krafna en skuldari má ekki greiða kröfur á meðan á frestun greiðslna stendur aðeins verður heimilt að reikna dráttarvexti á kröfu ef skuldari er í vanskilum samkvæmt samningi um greiðsluaðlögun í fjórða lagi er afborgunarfjárhæð í samningi um greiðsluaðlögun föst krónutala en ekki bundin launavísitölu það getur valdið erfiðleikum að reikna vísitöluna og svo getur vísitöluhækkun valdið því að það sem lagt var upp af við gerð samningsins um greiðsluaðlögun stenst ekki vegna hækkana afborgananna í fimmta lagi eru það breytingar á ákvæðum um breytingar á samningi um greiðsluaðlögun ef skuldari leitar til umboðsmanns sem hefur síðan milligöngu gagnvart kröfuhöfum um að breyta samningnum það er eðlilegra og mun líklegra til að bera árangur þar sem sérfræðingar eru hjá umboðsmanni skuldara skilyrði um algjörlega ófyrirsjáanlegt atvik er tekið út og sett í staðinn ákvæði um sérstakar aðstæður getur til dæmis átt við þegar greiðsluskylda fellur á skuldara vegna ábyrgðarskuldbindinga svokallaðra sjálfskuldarábyrgða á skuld þriðja aðila skylda til að fullreyna að ná samningum breytingar við kröfuhafa eru teknar út og skuldari þarf nú að beina kröfu um breytingar á samningnum til umboðsmanns sem metur hvort gera eigi breytingar kröfuhafi getur krafist ógildingar eða breytingar og beinir kröfum um það til umboðsmanns skuldara skilyrðin eru alveg óbreytt til dæmis að fjárhagsstaða skuldara hafi batnað hægt er að kæra ákvörðun umboðsmanns um breytingar eða ógildingu samnings um greiðsluaðlögun undir kærunefnd greiðsluaðlögunarmála við ákveðnar aðstæður fellur samningur um greiðsluaðlögun sjálfkrafa úr gildi þegar skuldari fær heimild til að leita nauðasamninga þegar bú hans er tekið til gjaldþrotaskipta eða skuldari deyr og erfingjar taka ekki ábyrgð á greiðslu skulda þau atriði sem fram koma í þessu frumvarpi eiga öll að vera breytingar til bóta fyrir skuldara þannig að úrlausn á skuldamálum þeirra verði einfaldari og skilvirkari ég minni á að þetta er einungis fyrsti áfangi það er unnið að heildarendurskoðun í ráðuneytinu og vonandi fáum við endurskoðað lagafrumvarp heildarlagafrumvarp hér til vinnslu í þinginu strax næsta haust ég legg til að þessu máli verði vísað til annarrar umræðu